Vielen Dank, Herr Kommissar, dafür, dass wir heute tatsächlich darüber diskutieren können für die 58 Millionen Bürger und Bürgerinnen ich wiederhole die Zahl 58 Millionen Bürger und Bürgerinnen die laut Schätzung der Weltbank in der Europäischen Union keinen Zugang zu einem Konto haben. Das ist für diese Menschen inzwischen einfach ein ganz großes Problem, denn in der heutigen Zeit ist es praktisch nicht möglich, zu leben und an der Gesellschaft teilzuhaben, wenn man kein Konto eröffnen kann. Es geht nicht nur um die minderbemittelten Menschen, es geht um Studierende eines Erasmus Studiums zum Beispiel, um entsandte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und um diejenigen, die eben die Freiheiten, die wir in der EU haben, auch nutzen.

wie nur möglich, wenn sie überhaupt Gebühren kosten für die Menschen, die am wenigsten verdienen.

Ich finde das eigentlich sehr schade, denn da hätten wir noch sehr viel mehr machen können.

Warum können wir den Bürgern und Bürgerinnen nicht die gleiche Freiheit geben, wie wir sie für die Dienstleistungen und für die Märkte insgesamt in der Europäischen Union haben? Warum müssen wir immer noch Erschwernisse für die Bürger und Bürgerinnen haben? Allerdings denke ich, dass das Ergebnis, das wir morgen haben werden, doch noch so gut ist, dass wir dem auch zustimmen können, auch wenn ich damit nicht hundertprozentig zufrieden bin. Aber das ist ein erster Schritt, ein Anfang, und den sollten wir auch weiter gehen.